Poparłem ten projekt, ponieważ uważam, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by skutecznie zwalczać oszustwa podatkowe i tzw.

Podzielam też apel Parlamentu, by Komisja i państwa członkowskie sprostały wyzwaniom związanym ze skutecznym opodatkowaniem gospodarki cyfrowej w Unii. Należy skończyć wreszcie z sytuacją, w której firmy cyfrowe generują gigantyczne zyski w państwach członkowskich, ale nie odprowadzają z tego tytułu żadnego podatku tylko dlatego, że ich siedziba znajduje się poza Unią Europejską.